În acest context, cred că incidentele cu care s a confruntat Italia în Lampedusa indică necesitatea dezvoltării unei politici comunitare de migrație axată pe următoarele direcții În primul rând, UE ar trebuie să se concentreze pe cauzele fluxurilor migratorii. Aici mă refer la situația economică precară și la climatul politic instabil al statelor de origine. Prin crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor în aceste țări, Uniunea ar încuraja implicarea cetățenilor în propria comunitate. În al doilea rând, cred că este necesar ca drepturile migranților să fie protejate. Agenția FRONTEX, în special, are datoria de a implementa Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților și celelalte tratate internaționale în domeniu.